Warto wrócić do agendy posiedzenia Rady Europejskiej. Ja chcę powiedzieć, że wysoko oceniam te postanowienia, które dotyczą kwestii geopolitycznych, szczególnie podtrzymania sankcji wobec Rosji.

Jeśli mamy mówić o solidarności w sensie realnym, to kwestia bezpieczeństwa Europy Wschodniej powinna być traktowana jako bezpieczeństwo całej Europy. Co do rozstrzygnięć odnoszących się do kwestii gospodarczych, konkurencyjności gospodarki, to trzeba zadbać o to, żeby były one absolutnie konsekwentne, bo dokument powiada o tym, że przykładamy zasadniczą wagę do budowy jednolitego rynku i do znoszenia barier krępujących rozwój przedsiębiorczości, ale praktycznie rzecz biorąc na każdej sesji Parlamentu Europejskiego mamy do czynienia z uchwalaniem aktów, które powiększają bariery krępujące wolność gospodarczą. Dzisiaj też będziemy głosować nad regulacjami dotyczącymi transportu europejskiego, więc warto być w tej sprawie konsekwentnym i już od tej chwili usuwać bariery krępujące wolność gospodarczą Europy.